Das ist das, was eine Kollegin lange Zeit ein Karaoke Parlament genannt hat, wenn man einen Versuch, Debatten zu führen und die irgendwie zu verbessern, nicht einmal in irgendeiner Form berücksichtigt.